Pensez vous qu'une législation à caractère obligatoire aux États Unis faisait préjudice aux entreprises américaines?

Pourquoi l'Europe doit elle mettre 20 ans pour prendre une disposition alors que les États Unis mettent un an pour prendre cette disposition?